Vous mettez effectivement le doigt sur la volatilité, qui est l'ennemi principal de l'agriculteur des temps modernes, et je voudrais simplement plaider pour la nécessité de rétablir et de maintenir une politique publique de fixation des prix, de régulation, et pour la nécessité, dans le futur certainement, de cette politique publique de régulation par le biais, par exemple, d'un observatoire des prix et des marges, qui fixerait de manière équitable les prix pour chacun des acteurs de la production, que ce soit les producteurs, les transformateurs ou les distributeurs. Aujourd'hui, si on laisse aller cela à une régulation privée, on constatera toujours qu'il y a une marge pour le distributeur, une marge pour le transformateur et une perte pour le producteur, et donc une grande difficulté pour l'agriculture locale.